En aquel momento había algunos que decían que, con los instrumentos y las autoridades que teníamos ya era suficiente y que posiblemente no hacía falta. Hoy, cuando faltan tres meses como bien ha dicho el señor Leinen este Parlamento clama a la Comisión para decirle que necesitamos un nexo común de las políticas comunitarias, una casa común medioambiental, una referencia, como son los programas de acción, y que sin ella no podemos funcionar. Recientemente estuve en Cataluña, done pude seguir sobre el terreno el reciclaje de los frigoríficos, por ejemplo, y quedé muy contento al ver que ya es posible reciclar el

Si queremos ser coherentes con los objetivos de 2020, necesitamos claramente que haya un programa de acción como el que se plantea, y eso cuanto antes.

En este contexto, aprovecho la ocasión para denunciar a aquellos gobiernos que, con el pretexto de la crisis y el instrumento de la austeridad, se están cebando en científicos e investigadores haciendo recortes en el IDi y, por tanto, haciendo recortes al futuro de esta Europa. Tendríamos que decir que en esto la austeridad y la crisis no valen como justificantes, no valen como coartadas, y que tiene que ser de una voluntad política y de una ambición tremenda el programa de acción para apoyar la financiación del IDi.